Monsieur le Président, Madame la Haute représentante, le sujet que nous abordons aujourd'hui aurait mérité notre attention depuis de nombreux mois, tant il est vrai que la situation de la sécurité au Sahel se dégrade en permanence depuis plus de trois ans maintenant. Et nous en parlons la semaine même où, en France, nous venons d'inhumer deux jeunes et innocentes victimes du terrorisme islamique, qui ont été tuées à la frontière entre le Niger et le Mali il y a quelques semaines. Au delà de l'immense émotion que ces crimes soulèvent, il nous faut reconnaître la réalité des menaces qui se concentrent dans cette région aux portes de l'Europe, car il ne s'agit pas que d'une menace terroriste, même si les enlèvements et les attentats sont les manifestations les plus spectaculaires de la dégradation de la situation en Mauritanie, au Mali et au Niger. Les réseaux criminels prospèrent. Les trafics de drogue, d'armes, d'êtres humains affectent la stabilité non seulement de ces pays, mais aussi de notre continent. Car, il ne faut pas s'y tromper, de la même façon que la majorité des victimes des actes terroristes dans cette région sont des citoyens européens, le point de destination de tous ces trafics, c'est le continent européen. Face à cette situation extrêmement préoccupante, l'Union européenne doit déployer une stratégie globale, intégrée, capable de combiner les politiques de développement et de sécurité. C'est une nécessité vitale. Des actions existent déjà, bien sûr, notamment à travers le dixième FED, et ce sont près de 2 milliards d'euros qui sont dédiés à ces pays pour des actions de lutte contre la pauvreté, de développement de l'économie et d'établissement d'une meilleure gouvernance. Et, par ailleurs, certains États membres ont évidemment des politiques de coopération bilatérales. Mais il nous faut aller aujourd'hui beaucoup plus loin. Il faut surtout agir de façon beaucoup plus coordonnée. Il faut renforcer l'approche régionale pour amener ces pays à mieux coopérer face à des défis communs et il faut élargir et intégrer au maximum l'éventail des politiques que l'Union peut mobiliser, du développement à la sécurité, en passant par le renforcement des structures institutionnelles, les douanes, la justice, la police. Madame la Haute représentante, il y a peu de zones aussi proches de l'Europe qui recèlent autant de menaces pour notre sécurité et il y a peu de zones dans lesquelles l'Union peut enfin concrétiser l'approche globale prévue par Lisbonne et qui a inspiré la création du service d'action extérieure que vous avez

Madame la Haute représentante, merci de nous donner des indications sur la stratégie que vous comptez mettre en œuvre pour cette région.